Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Tytti Tuppurainen, Monsieur le Commissaire Dimitris Avramopoulos, les conditions de vie des migrants en Bosnie comme l'ont rappelé de nombreux collègues sont extrêmement préoccupantes des hommes, des femmes et des enfants vivent

Cela n'est pas digne de nos valeurs. Nous devons ainsi aboutir ensemble, et sans tarder, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, à des avancées pour le paquet asile, aujourd'hui bloqué. Il est en effet important, comme l'a dit Juan López Aguilar, notre président de la commission LIBE, de garantir que chaque pays respecte ses obligations en matière d'accueil des réfugiés, selon la Convention de Genève. Et il est, de la même manière, essentiel de fixer des règles claires pour accélérer le traitement des demandes d'asile et harmoniser les conditions d'accès dans l'Union.